Aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen este foarte importantă pentru stabilitatea Uniunii Europene la granița de est. În al doilea rând, poate la fel de important, este un pas firesc, după ce cele două state au primit statutul de membre cu drepturi depline ale Uniunii Europene în 2007. Totuși, această decizie trebuie să fie una tehnică, și nu una sentimentală sau pasională. Sunt unele partide aflate la guvernare în Uniunea Europeană care cred că pot câștiga anumite puncte electorale dacă se opun acestei decizii și pun în cârca României și a Bulgariei faptul că există probleme cu integrarea romilor la nivel european. Pe de altă parte, dacă raportul se va finaliza favorabil și controlul efectuat în aceste zile în cele două state membre va arăta că cele două state sunt pregătite pentru a adera la spațiul Schengen, eu zic că este foarte important să le susținem în continuare, cu atât mai mult cu cât am dat un aviz favorabil nu cu mult timp în urmă.